Ihre Antworten haben hier nicht wirklich überzeugt.

Die Bürger vertrauen zu Recht darauf, dass das auch umgesetzt wird. Wir haben eine sehr sensible Öffentlichkeit im Bereich Tierschutz. Wir geben letztendlich den Landwirten auch Mittel in die Hand, geben ihnen öffentliche Unterstützung, weil wir strengere Vorschriften in Sachen Umweltschutz und Tierschutz haben.

Deshalb lautet die Frage Was macht die Kommission jetzt? Wir haben es im Ausschuss schon verlangt. Es muss eigentlich sofort ein Maßnahmenkatalog auf den Tisch gelegt werden. Wir können es nicht hinnehmen, dass eventuell darüber diskutiert wird, noch Fristen zu verlängern.

Da hätten eigentlich alle in der Europäischen Union wissen müssen, dass man diese Fristen einhalten muss. Es gibt keine Ausrede, für keinen Mitgliedstaat, auch für neue Mitgliedstaaten nicht, zu sagen Tut uns leid, die Zeit hat nicht gereicht. 10 Jahre sind wirklich genug. Wir haben in der Europäischen Union eine Spitzenposition in Sachen Tierschutz. Wir argumentieren damit weltweit. Wir argumentieren damit gegenüber den Verbrauchern, und deshalb müssen wir das konsequent umsetzen, sonst verlieren wir alle letztendlich auch dieses Parlament und erst recht die Kommission die Glaubwürdigkeit in Sachen Umsetzung von europäischen Standards.